Vokietijos priimtas įstatymas nesiderina nei su ekonomine logika, nei su kertiniais Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo principais.

Tai yra ne tik vienos šalies kišimasis į kitų šalių socialinę politiką ir darbo klausimus. Tokiais įstatymais yra neva kovojama su socialiniu dempingu, tačiau realiai tai yra priemonė uždaryti nacionalines vežimo įmones ir panaikinti konkurenciją, ypač Rytų ir Centrinės Europos šalių vežėjų.

Rusija jau taiko apribojimus vežėjams ypač iš kaimyninių Europos Sąjungos šalių. Šio apribojimo paveikti vežėjai, siekdami išsaugoti savo verslą ir darbo vietas, dėjo dideles pastangas perorientuoti pervežimus iš rytų į vakarus, todėl nesuprantama, kaip pačios Europos Sąjungos valstybės narės tokiu sudėtingu laikotarpiu įveda apsunkinančias priemonės kitų šalių vežėjams.